Come previsto dal regolamento, gentile onorevole, mi sono consultato con la presidente della commissione TRAN, che mi ha detto di essere in grado di svolgere questa attività.